Consider că bugetul Uniunii trebuie să sprijine acțiuni de anticipare a catastrofelor, de prevenire și reacție rapidă la acestea și care să permită lansarea mai facilă de acțiuni pentru ieșirea din situațiile de criză.